Prin măsurile restrictive luate împotriva Iuliei Timoșenko, actuala putere continuă seria de acțiuni dirijate împotriva membrilor fostului guvern cu scopul de a intimida și a slăbi opoziția. Suntem profund preocupați de folosirea justiției în scopuri politice prin acțiuni selective care vizează exclusiv membrii opoziției.

Solicităm autorităților de la Kiev să asigure funcționarea imparțială, independentă și transparentă a justiției printr un proces echitabil în cazul celor acuzați. Le cerem în același timp să respecte regulile unui stat democratic și să asigure respectarea drepturilor omului, obligații asumate în cadrul Parteneriatului Estic. Subliniem că respectarea acestor principii este esențială pentru avansarea cooperării UE Ucraina, inclusiv din perspectiva încheierii acordului de asociere.